frú forseti það er ánægjuleg tilbreyting í nýjum þingsköpum að raða eftir málaflokkum og málasviðum umræðum um tiltekin mál eins og hér hefur verið gert í dag þar sem áhersla er lögð á heilbrigðismálin og mætti ætla að þeir sem með þá málaflokka fara og eru í heilbrigðisnefnd þingsins væru þá hér viðstaddir alla umræðuna og þar á meðal frú forseti ráðherrann sjálfur en það fór því miður svo að þegar hann hafði mælt fyrir þeim málum sem hann flytur hér hæstvirtur ráðherrann inn í þingið þá lét hann sig hverfa

ég fullyrði að það er ekki í samræmi við þann skilning eða þá túlkun sem þingskapameirihlutinn frægi hafði hér uppi og ég og fleiri þingmenn höfðum gert okkur vonir um markmiðið var einmitt að geta átt orðastað við ráðherrann þegar mál sem snerta hans verksvið koma inn í þingið til umræðu þannig að ég ítreka athugasemdir mínar við þetta frú forseti en ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga á heilbrigðissviði fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra en þau lög eru númer átján frá nítján hundruð áttatíu og fjögur fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps er dýrleif skjóldal sem sat hér í þinginu sem varamaður fyrir háttvirtan þingmann steingrím j sigfússon sitt hvorum megin við áramótin ef ég man rétt auk hennar flytja þetta frumvarp þuríður backman kristinn h gunnarsson háttvirtir þingmenn og sú sem hér stendur frumvarpið gerir ráð fyrir því að á eftir fyrstu málsgrein fimmtu grein laganna um þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra komi ný málsgrein svohljóðandi með leyfi forseta hafi sjónskertur til umráða leiðsöguhund sem stofnunin metur nauðsynlegt hjálpartæki skal hún veita hinum sjónskerta fimmtán þúsund króna framlag á mánuði vegna kostnaðar við umhirðu hundsins þannig háttar til að háttvirtur þingmaður dýrleif skjóldal lagði hér fram hinn tíunda desember síðastliðinn fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um sama efni og með leyfi forseta þá hljóðar sú fyrirspurn sem er að finna á þingskjali fjögur hundruð og nítján þannig þetta er fyrirspurn til heilbrigðisráðherra um leiðsöguhunda frá dýrleif skjóldal í fyrsta lagi hvað er það sem kemur í veg fyrir að leiðsöguhundar fyrir blinda og daufblinda séu flokkaðir sem hjálpartæki en ekki sem gæludýr í öðru lagi stendur til að breyta þessari flokkun frú forseti nú háttar svo til að hæstvirtur ráðherra er hér ekki á staðnum eins og ég hafði vænst og eins og full ástæða var til að ætla en þannig er að fyrirspurnum sem þessum ber samkvæmt þingsköpum nýjum og gömlum að svara að jafnaði innan tíu virkra daga þessi fyrirspurn var lögð fram hér hinn tíunda desember í dag er hvað fimmta febrúar

fyrst hann er ekki hér mættur sjálfur hæstvirtur dýrleif skjóldal spurði hvað það er sem kemur í veg fyrir að leiðsöguhundar fyrir blinda og daufblinda séu flokkaðir sem hjálpartæki og ég hygg að svarið sé einfalt það er vegna þess að það skortir heimildir til þess það skortir reglugerð sem heimilar það hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur aðeins sett eina reglugerð við lögin um þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra sem tekur til

og hún er um greiðslu kostnaðar við gleraugu það er sem sagt andvaraleysi og skortur á fyrirhyggju skortur á heimildum sem kemur í veg fyrir það að leiðsöguhundar séu flokkaðir sem hjálpartæki en hvað þýðir það að svo er ekki hvað þýðir það að leiðsöguhundar sem eru að flestra mati vænti ég nauðsynleg hjálpartæki fyrir blinda og daufblinda eru flokkaðir sem gæludýr

töluvert fjárútlát kunnugir telja að það muni vera um fimmtán þúsund krónur á mánuði að jafnaði sem það kosti að skrá og borga leyfisgjöld af slíkum hundi greiða nauðsynlegan lækniskostnað sem upp kann að koma hreinsun eftirlit og svo auðvitað fóðrið sem kostar líka sitt þarna er greinilega um töluverð útgjöld að ræða sem nauðsynlegt er að koma til móts við við höfum gert ráð fyrir því frú forseti að það megi koma til móts við og lækka þennan kostnað með því að setja eins og ég nefndi fyrr inn í fimmtu grein laganna heimild til þess að veita hinum sjónskerta sem hefur leiðsöguhund fimmtán þúsund króna framlag á mánuði enda hafi þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra metið hundinn nauðsynlegt hjálpartæki en hvað er hjálpartæki skilgreiningin á því er að hjálpartæki er tæki með leyfi forseta úr reglugerð um tryggingastofnun ríkisins og vegna hjálpartækja í annarri grein segir þar að hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr fötlun aðstoða fatlaða við takast á við umhverfi sitt auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun í þessari sömu reglugerð þar sem þessa skilgreiningu er að finna kemur fram að það er áðurnefnd þjónustu og endurhæfingarstöð sjónskertra sem annast úthlutun sérhæfðra hjálpartækja fyrir sjónskerta og á heimasíðu stofnunarinnar kemur fram að sjónstöð íslands úthlutar samkvæmt þessari heimild sjónhjálpartækjum tölvuhjálpartækjum hvítum stöfum og hallandi borðum en þar er auðvitað einnig hægt að kaupa ýmis önnur hjálpartæki það verður að segjast eins og er að leiðsöguhundar eru ekki algeng sjón á götum borgarinnar eða yfirleitt á íslandi hér á landi hafa aðeins til þessa tveir leiðsöguhundar verið þjálfaðir sem hjálpartæki fyrir blinda og aðeins annar þeirra er enn í notkun og hann mun vera orðinn níu ára gamall gigtveikur og mun hætta störfum fljótlega það var því mjög ánægjulegt þegar á síðasta ári reyndar frú forseti fjórum dögum fyrir kosningar eins og svo margt annað var undirritað þá nánar tiltekið áttunda maí tvö þúsund og sjö að þáverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir undirritaði samning og samkomulag við blindrafélagið um kaup og þjálfun að fimm leiðsöguhundum fyrir blinda og sjónskerta í þessu samkomulagi fólst að ráðuneytið mundi leggja til rúmlega sautján milljónir króna til þess að standa straum af kostnaði við kaup og þjálfun á þessum fimm leiðsöguhundum frá noregi blindrafélagið legði á móti átta milljónir króna kostnaður við verkefnið var því áætlaður um tuttugu og fimm milljónir króna blindrafélagið gerði í framhaldi af þessu samning við hundaskóla norsku blindrasamtakanna um að þjálfa leiðsöguhundana og væntanlega notendur þeirra

eigendur hundanna fimm blindir og sjónskertir einstaklingar utan til fyrstu þjálfunar og þess má geta að þessi skóli hefur um þrjátíu ára reynslu í þjálfun slíkra hunda og hundarnir þessir fjórir eða fimm eru væntanlegir hingað til lands núna í upphafi þessa árs það er auðvitað mjög gleðilegt fyrir þá sem hér eiga hlut að máli leiðsöguhundar eru mikilvæg hjálpartæki fyrir blinda og sjónskerta og ekki síður mikilvægir félagar þeirra þeir auka frelsi og sjálfstæði notenda í daglegu lífi og þeir gera þeim kleift að sinna erindum sínum hjálparlaust sem annars krefðust aðstoðar frá öðru fólki á norðurlöndum og víðar í evrópu eru leiðsöguhundar algeng sjón í samfélaginu en eins og ég nefndi áðan þá er þetta afar sjaldséðir hér á landi frú forseti það var nokkur vinna lögð í það af hálfu háttvirts þingmanns dýrleifar

lagasafninu því spurning var hvort þetta ætti heima í lögum um almannatryggingar eða hvort þetta ætti erindi í

sjónskertra og ég hygg að það sé rétt að þetta eigi heima þar enda er í þessum lögum að finna ákvæði um að stöðin annist úthlutun sérhæfðra og nauðsynlegra hjálpartækja til skjólstæðinga sinna ég tel að hér sé um mikið réttlætismál að ræða þeir einstaklingar sem núna á vordögum munu vonandi fá nýja hunda frá noregi til þess að ferðast með hér um landið og borgina vonandi að þeir þurfa aðstoð til þess að reka þessi sérhæfðu hjálpartæki og það er í góðu samræmi við þessi lög um sjónstöð íslands að ríkisvaldið taki þátt í kostnaði sem hlýst af umhirðu þessara hunda en það er líka mikilvægt að styrkurinn styrkur sem þessi mun ekki að neinu rýra aðrar bætur sem hinn blindi eða sjónskerti hefur og vegna fötlunar sinnar ég vænti þess frú forseti að þessu frumvarpi verði vel tekið

muni fara yfir það og veita því brautargengi hér inn í þingið sem fljótast aftur til þess að þeir einstaklingar sem eins og ég sagði eru nú að taka á móti sínum hundum vonandi á allra næstu dögum megi vera lausir við þann mikla rekstrarkostnað sem þeir ella hefðu af dýrunum